My jsme o něm zde hovořili mnohokrát na plénu, bohužel je tedy houževnatý a opět posílil svoji moc nelegální změnou předsedy parlamentu.

Ta situace v zemi je naprosto úděsná, je tam humanitární katastrofa a podporuji tedy, abychom se dále podíleli a naopak ještě posílili humanitární pomoc obyvatelům této země, kteří nemohou za to, že jim vládne takovýto levicový diktátor.